Wenn das nicht gelingt, werden wir noch nicht einmal den Status quo verteidigen können, dann werden wir zwangsläufig in eine Auflösungsphase abgleiten. Wir wollen keine Schuldenunion. Wir brauchen eine Stabilitätsunion, und deshalb ist die Lösung auch nicht die Ausgabe von Eurobonds.

Wir müssen versuchen, auch Reserven zu heben, die wir noch in allen Mitgliedstaaten haben. Das ganze Thema der Subventionen muss angegangen werden.